forseti tilkynnir að þingfundur í dag stendur eigi lengur en fram að kvöldmat gert er ráð fyrir klukkutíma hádegishléi fyrir þingflokksfundi engar atkvæðagreiðslur verða í dag ekki er gert ráð fyrir að nefndafundir verði fyrr en að loknum þingfundi